Wszystkie uwagi, jakie Pan zgłasza odnośnie do porządku obrad, muszą być zgłoszone co najmniej na godzinę przed dyskusją, którą w tej chwili rozpoczęliśmy.